Wir sind in einer außergewöhnlichen politischen Situation, und Europa steht vor großen Herausforderungen.

Deswegen auch das wichtige Signal, das wir heute geben, dass Europa in der Lage ist, zu liefern, insbesondere die Europäischen Institutionen.